A válság kemény leckét adott mindnyájunknak. Nem engedhetjük meg, hogy a pénzintézetek ellenőrizetlen, spekulációs tevékenységet folytassanak, veszélybe sodorva munkahelyek millióinak biztonságát.

Nagyon örülök, hogy a Tanács felé tett kompromisszumos javaslatok közé sikerült beépíteni a kelet közép európai országok számára fontos módosításokat is. Így például elfogadtattuk, hogy a nem eurózóna tagországok jegybankelnökei is részt vehessenek az Európai Rendszerkockázati Tanács vezetőtestületeiben, illetve, hogy az egyszerű többségű döntéshozatali eljárást alkalmazzuk a felügyeletek közötti viták rendezésekor.

A kompromisszum érdekében szükségesnek látom, hogy mind a Tanács, mind az Európai Parlament tegyen engedményeket, ahol ez szakmailag célszerű és indokolt. Így a Tanács engedhetné, hogy az új hatóságok székhelye egységesen Frankfurtban legyen, hogy a határokon átívelő pénzintézeteknél az európai felügyeleti hatóságok alá tartozzanak, illetve, hogy ezek a hatóságok függetlenül működhessenek a Bizottságtól.

Én azt gondolom, hogy elég lenne, hogy ha a technikaistandard alkotás helyett csak a stratégiai irányokkal foglalkoznánk, és végezetül a gazdasági vészhelyzet bejelentésének joga, az megillethetné az ECOFIN t. Én bízom abban, hogy ezen vonalak mentén meg lehet találni a kompromisszumot, és legkésőbb szeptemberben kompromisszumra juthatunk, és valóban január elsején helyükre kerülnek az intézmények.